El informe que hemos aprobado esta mañana sobre una estrategia innovadora señala la necesidad de adaptarse más rápidamente a los rápidos cambios de las tendencias comerciales mundiales. Es preciso que apoyemos una política comercial transparente y una mayor participación de los ciudadanos y que logremos una mayor coherencia entre los objetivos comerciales de la Unión y otros aspectos de su política exterior en el ámbito del comercio para el desarrollo. Defendemos el fomento del comercio mundial desde un enfoque multilateral en el seno de la Organización Mundial de Comercio, así como poder decidir, según nuestros propios intereses, qué acuerdos de libre comercio negociar en el futuro.